Já bych se chtěla zeptat paní kolegyně, když tady tak krásně mluví o tom, jak trápí socialisty energetická chudoba a kolik lidí v EU trpí energetickou chudobou, proč jako socialistická frakce nepodpořili legální definici v textu, ale pouze velmi vágní definici v bodu odůvodnění? Protože my jsme legální definici do textu, o kterou bychom se mohli v následném jednání opřít, jako GUE NGL navrhovali. Vy jako socialisté jste prostě opět pouze použili něco vágního, co vlastně může být vykládáno jakkoliv.